Monsieur le Président, chers collègues, les rapports se suivent et se ressemblent. Toujours cette litanie, l'Albanie, le Kosovo, la Turquie auraient une vocation européenne. L'élargissement serait par définition bénéfique. Alors, il faut s'élargir, il faut élargir et on s'arrange avec la réalité, renvoyée à plus tard. La réalité, la voici l'Albanie est un État mafieux la corruption et les trafics y sont endémiques les réformes cosmétiques destinées à faciliter l'adhésion ne trompent que vous les conflits des Balkans ne sont pas éteints comme les agissements de la Bosnie ou du Kosovo contre la Serbie nous l'ont montré enfin, vous risquez de nous soumettre aux mains de cette mafia albanaise la pire qui contrôle plus de la moitié du commerce de la drogue, du sexe, du trafic d'organes et de l'immigration en Europe. C'est une trahison contre la civilisation européenne, c'est une trahison qui nous oblige, la France et bientôt d'autres pays, également, à quitter vos institutions européennes.